Elnök Úr, mint a román államhatalom a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumot meg akarja szüntetni. Erre a célra az országos korrupcióellenes ügyészséget használja fel, mely korrupció gyanúja ürügyén nem csupán az iskola igazgatóját függesztette fel, hanem jelenleg törvényellenes módon, a tanulók szüleit is százával zaklatja, és kihallgatásra rendeli be. Ezzel együtt a megyei tanfelügyelőség jogsértő módon letiltatta a gyermekek elemi iskolába való beiratkozását. Veszélybe került a tanintézet mintegy négyszáz tanulójának az őszi beiskolázása, és magának az iskolának a léte forog kockán. Tiltakozom a magyar egyházi iskolánkat sújtó, kisebbségellenes diszkrimináció és hatalmi visszaélés, valamint a szülők megfélemlítése ellen.